forseti ég mæli hér fyrir frumvarpi til laga um farsýsluna stjórnsýslustofnun samgöngumála sem einnig var lagt fram á hundrað þrítugasta og níunda og einnig hundrað fertugasta löggjafarþinginu málið var þá komið úr nefnd eftir ítarlega athugun háttvirtrar samgöngunefndar um málið en þar sem komið var að þinglokum þá reyndist ekki unnt að ljúka málinu þetta er samtvinnað því þingmáli sem ég mæli fyrir hér á eftir um vegagerðina sem er framkvæmdastofnun

hinn fjárhagslega þátt sem var að finna í greinargerð með frumvarpinu þetta hefur allt verið fært til betri vegar var gagnrýnt af ýmsum í þingsal og ég tók undir þessa gagnrýni meðal annars var þetta gagnrýnt af hálfu háttvirts formanns nefndarinnar og fleiri háttvirtum þingmönnum sem sæti eiga í samgöngunefnd með frumvarpi þessu þá er lagt til að sett verði á fót samgöngustofnun undir heitinu farsýslan sem sinni stjórnsýslu og eftirliti á sviði samgöngumála stofnun hennar er hluti af heildarendurskoðun á skipulagi samgöngustofnunar sem felur í sér að settar verði á fót tvær stofnanir annars vegar stjórnsýslustofnun og hins vegar framkvæmdastofnun undir heitinu vegagerðin sem sinni framkvæmdum á sviði samgöngumála stofnanirnar verða reistar á grunni núverandi samgöngustofnunar það er siglingastofnunar flugmálastjórnar íslands umferðarstofu og vegagerðarinnar samhliða þessu frumvarpi er flutt frumvarp um vegagerðina eins og ég gat um hér áður ég ætla ekki að hafa fleiri orð um þetta hér í ljósi þess að málið hefur áður fengið ítarlega umfjöllun hér í þinginu og legg áherslu á að það fari sem fyrst til umfjöllunar í samgöngunefnd þingsins og fái helst skjóta afgreiðslu þar